Señor Presidente, en el último periodo parcial de sesiones aprobamos una Resolución por amplia mayoría de este Parlamento, en la que mostrábamos nuestra preocupación por la parálisis del Tribunal Constitucional polaco, que ponía en riesgo la democracia y el Estado de Derecho, proponíamos que se pusieran en práctica las recomendaciones de la Comisión de Venecia y, al mismo tiempo, planteábamos que la Comisión avanzara en su diálogo estructurado con el Gobierno polaco. Pero nos centrábamos en los asuntos constitucionales. Hay otros asuntos en la realidad polaca que nos preocupan, por ejemplo, los relativos a los medios, pero, muy singularmente, los que se refieren a la nueva regulación —posible nueva regulación— sobre el aborto, al respeto de los derechos de la mujer y a todo lo relacionado con la sanidad reproductiva. Y mi Grupo quiere que este asunto se debata hoy, con una Resolución, en un punto del orden del día que vaya a continuación del informe Pirinski, es decir, como segundo punto del orden del día de esta sesión plenaria.